forseti í dag ræðum við hér sameiginlega hagsmuni norðurlandabúa varðandi gagnkvæm réttindi og skyldur íbúanna og þær hindranir og takmarkanir sem oft virðast koma upp í samskiptum þessara landa við höfum ávallt treyst á að íslendingar sem flytja til annarra norðurlanda geti notið þar fullra réttinda á við heimamenn gengið inn í félags og almannatryggingakerfið sótt vinnu eða stundað nám og fengið greiðslur í samræmi við reglur viðkomandi lands víst er að við njótum víðtæks réttar og almennt taka norðurlandaþjóðirnar afar vel á móti íbúum hvers annars engu að síður leiðir mismunandi lagaumhverfi landanna til margra árekstra og álitamála sem valda einstaklingum erfiðleikum við flutning milli landa það er það sem við tölum hér um sem landamærahindranir eða stjórnsýsluhindranir til efni þessarar umræðu hér í dag er meðal annars að norðurlandaráð hefur lagt ríka áherslu á að koma í veg fyrir að slíkar hindranir í lögum og stjórnkerfum norðurlandanna geti takmarkað að einhverju leyti möguleika einstaklinga eða gert erfiðara eða jafnvel ómögulegt fyrir þá að fara á milli eða flytja á milli landa sem og að nema eða starfa í öðrum norrænu ríki en þar sem þeir búa mikill vilji er til þess að það sé hægt að flytja á milli norðurlandanna sótt þar vinnu eða stunda nám án þess að tapa réttindum við flutninginn norðurlandaráð hefur jafnan lagt áherslu á umræðu um þessi mál innan norðurlandanna og er umræðunni hér í dag ætlað vekja athygli á þessum málum en sams konar umræða fer þessa dagana fram á þjóðþingum hinna norðurlandanna það er sameiginlegt verkefni okkar stjórnmálamanna stjórnsýslunnar norðurlandaráðs og hagsmunasamtaka á öllum norðurlöndum að taka höndum saman og leita lausna og ryðja úr vegi þeim hindrunum sem lög stjórnkerfi og túlkun eða framkvæmt einstakra réttinda setja einstaklingum á stórri ráðstefnu í noregi í gær var kynnt nýútkomin skýrsla um hugsanlegar hindranir innan stjórnkerfis norðurlandanna á þessu sviði skýrsla sem þverfagleg sérfræðinganefnd vann skýrsla sem hefur hlotið nafnið landamæra eða stjórnsýsluhindranir á norðurlöndum samantekt og lýsing á landamærahindrunum og tillögur að lausnum nefnd þessi hefur undanfarna mánuði starfað í umboði frá norrænu embættismannanefndinni um félagsmál og vinnumál og var henni falið að fara yfir ýmis tilvik þar sem upp hafa komið vandamál við framangreindar aðstæður og greina hvort um eiginlegar hindranir innan stjórnkerfa norðurlandanna hafi verið að ræða og ef svo hefur verið að koma með tillögur um hvernig unnt væri að koma í veg fyrir slíkar hindranir til frambúðar í dag er staðan á norðurlöndum sú lagalega að jafnræði ríkir meðal norrænu ríkisborgaranna hvað varðar greiðslur úr almannatryggingakerfum ríkjanna með öðrum orðum eru allir norrænir ríkisborgarar jafnir þegar kemur að tryggingakerfum ríkjanna og þurfa þar með að uppfylla sömu skilyrði til þess að fá greiddar bætur burtséð frá hvaða norðurlandanna viðkomandi einstaklingur kemur í þessu sambandi vil ég þó árétta að fyrirkomulag tryggingakerfa er á ábyrgð hvers ríkis og undir ákvörðunarvaldi þess löggjöf norðurlandaþjóðanna er því ekki sú sama og skilyrði fyrir greiðslu bóta því ekki alltaf þau sömu ef reglur tveggja eða fleiri norrænna ríkja eru bornar saman kannski er það þar sem vandamálið kemur upp það þetta þessi mismunur á lagalegu umhverfi að mínu mati má ætla að mismunandi reglur hvað varðar bótarétt einstaklinga muni ávallt verða til staðar á norðurlöndum á meðan löggjöf ríkjanna verður ekki sameinuð í eina löggjöf eða samræmd að efni til í meira mæli en nú er ég geri mér því fulla grein fyrir því að við flutning á milli norrænu ríkjanna kunni að koma upp vandamál meðal annars í tengslum við greiðslu bóta þar sem þær bætur sem einstaklingar geta átt rétt á fara eftir löggjöf í hverju ríki fyrir sig og geta tví verið mismunandi milli ríkja eins og áður sagði þetta getur auðveldlega leitt til þess að einstaklingur sem flytur frá einu norrænu ríki til annars og fellur þar með undir löggjöf þess ríkis sem flutt er til getur átt annan bótarétt í því ríki sem flutt er til sem er eftir atvikum betri eða verri en ríkinu þar sem hann bjó áður í þessu sambandi vil ég geta þess að oftast eru það mismunandi reglur á norðurlöndunum sem einstaklingarnir reka sig á flytjist þeir milli landa deila má um hvort hér sé um eiginlega hindrun að ræða eða landamærahindranir fyrir viðkomandi einstakling en vissulega geta þessar mismunandi reglur ríkjanna haft áhrif við val á búsetulandi eða vinnulandi á meðan l löggjöf ríkjanna brýtur ekki gegn þeim samningum sem norðurlandaþjóðirnar hafa gert sín á milli og þeim skuldbindingum sem ríkin hafa tekið á sig með aðild að samningum um evrópska efnahagssvæðið og samningum um evrópusambandið verður að mínu mati að ætla að ekki sé um eiginlegar hindranir að ræða en um þetta má auðvitað deila það getur hins vegar verið flókið jafnvel fyrir bestu sérfræðinga að leysa mál þar sem taka þarf mið af löggjöf tveggja eða fleiri landa

engan þarf að undra að vafi eða vandamál kunna að koma upp við þessar aðstæður bent hefur verið á fjölmörg dæmi þar sem ósamræmi á löggjöf landanna eða í túlkun laganna hafa valdið erfiðleikum fyrir til dæmis öryrkja sem flutt hafa til íslands eftir langa búsetu og störf á einhverju hinna norðurlandanna sem fá ekki greiddan lífeyri frá þessum löndum að minnsta kosti ekki strax og verða að lifa við skertan lífeyri á íslandi þá þvælist mismunandi örorkumat og reglur um endurhæfingu fyrir íslenskum öryrkja þegar þeir búa erlendis og ætla að sækja rétt sinn erlendis eða þegar heim er komið öryrkjabandalag íslands hefur bent á þessa annmarka og reynt að sækja rétt fyrir sína félagsmenn oft með litlum árangri

dæmi um hindranir sem eru til umræðu og skoðunar eru til dæmis takmörkun á rétti feðra til að taka fæðingarorlof ef faðirinn vinnur í noregi en móðirin og barnið búa á íslandi við íslendingar erum enn þá með þá hindrun sem snýr þá í hina áttina að erlendir aðilar þar með talið norðurlandabúar og raunar einnig íslendingar sem búið hafa lengi erlendis þurfa sex mánaða biðtíma til að komast inn í íslenska sjúkratryggingakerfið ekkert hinna norðurlandanna er með sambærilegt ákvæði en þetta atriði er þó ekki nefnt í áðurnefndri skýrslu en vert að benda á því þarna erum við íslendingar að setja harðari kröfur heldur en hinar norðurlandaþjóðirnar ég tel þó að með auknu samstarfi betri fræðslu og upplýsingastreymi bæði til almennings og milli stofnana í hverju ríki fyrir sig og á milli ríkjanna sé unnt að leysa úr mörgum af þeim vandamálum og vafaatriðum sem upp kunna að koma sem betur fer heyra þau vafamál sem upp hafa komið hér á landi varðandi rétt annarra norðurlandabúa hér frekar til undantekninga heldur en hitt og hefur stofnunum okkar í samvinnu við viðeigandi stofnanir á hinum norðurlöndunum tekist í flestum tilvikum að leysa úr þeim málum meðal annars í því skyni að bregðast við hugsanlegum vandamálum auk þess að tryggja eins og kostur er félagslegt öryggi ríkisborgara á norðurlöndunum sem flytjast á milli landanna svo sem vegna náms eða atvinnu hafa ríkin gert með sér samninga meðal annars á sviði almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar þannig er með tví eða fjölþjóðasamninga erum við með milli norrænu ríkjanna sem einmitt leitast við að leysa þau vandamál sem upp kunna að koma og mæta einstaklingum við flutning eða för milli norðurlandanna og stafa af því að lög og reglur í ríkjunum eru ólík ég lít því ekki svo á að þessir samningar norrænu ríkjanna séu til trafala eða auki á vandamál heldur

í þessu sambandi vil ég geta þess að almannatryggingareglur samningsins um evrópska efnahagssvæðið og norðurlandasamningurinn um almannatryggingar eru stærstu milliríkjasamningar á sviði almannatrygginga sem ísland hefur nokkurn tímann gert þessir samningar hafa meðal annars í för með sér að sömu reglur gilda hvort sem tryggður einstaklingur flytur eða fer rá íslandi til vinnu í noregi danmörku þýskalandi frakklandi og svo framvegis með öðrum orðum er samningnum ætlað að samhæfa þær reglur sem gilda við flutning fólks milli norðurlandaríkjanna og hvernig með skuli fara komi upp vandamál hjá þeim einstaklingum sem það gera ég tel þetta vera til mikilla hagsbóta fyrir þá sem ákveða að vinna eða búa á norðurlöndunum eða fara á milli landa atvinnu sinnar vegna en á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í tengslum við för fólks á milli landa meðal annars í atvinnuskyni norðurlandasamstarfið á sviði almannatrygginga og félags og heilbrigðismála hvílir á gömlum grunni að mínu mati hefur þetta samstarf reynst okkur íslendingum vel og orðið til þess að auðvelda okkur samskipti við hinar norðurlandaþjóðirnar ég tel enn fremur að það hafi átt mikinn þátt í að gera ríkisborgurum þessara ríkja auðveldara um

norðurlandaþjóðanna og ætti að geta orðið til þess að auðvelda markvissar aðgerðir á grundvelli samninga þessara ríkja í því skyni að koma í veg fyrir hindranir þegar fólk flytur á milli landanna skýrslan er þó einungis fyrsta skref þar sem reynt hefur verið á faglegum hætti að kortleggja þau vandamál sem upp hafa komið við slíka flutninga auk þess sem þar er að finna sameiginlegar tillögur að lausnum í tilteknum tilvikum frá sérfræðingum frá öllum norrænu ríkjunum að lokum hvet ég ykkur öll að kynna ykkur efni skýrslunnar sem best þar sem um mjög mikilvægt mál er að ræða sem snertir okkur flest ef ekki öll og fjölskyldur okkar á einhvern hátt ég hvet stjórnmálamenn að nýju og ráðuneyti stofnanir og hagsmunasamtök að leggja sitt af mörkum til að ryðja úr vegi stjórnsýslu eða landamærahindrunum á norðurlöndum og styrkja stöðu norðurlandanna sem heildar í alþjóðlegu samstarfi